Perello, et tous les membres de la commission parlementaire de l'environnement pour leur travail et leur engagement pour arriver à cet accord en première lecture. Je me réjouis de l'accord qui a été obtenu entre les trois institutions sur la modification de la directive sur les jus de fruits. Cette directive sur les jus de fruits comporte un certain nombre de dispositions qui permettent de s'assurer de la libre circulation des produits à l'intérieur de l'Union européenne, de leur qualité et comme M.

Le compromis obtenu précise les points clés, notamment en matière d'information du consommateur, et répond ainsi aux souhaits du Parlement sur ces points. J'aimerais également souligner qu'il s'agit ici d'une des premières propositions de la Commission dans le domaine agricole qui suit la procédure législative ordinaire établie par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. J'apprécie d'autant plus que, grâce à un effort commun entre nos institutions, les discussions aient pu être finalisées en première lecture.

Cette proposition de directive introduit quelques nouvelles dispositions. Ainsi, elle prévoit l'interdiction de l'ajout de sucres dans les jus de fruits, en spécifiant également une période de temps pendant laquelle le consommateur pourra être informé de cette interdiction, comme M.

Ainsi, la disposition relative aux jus multifruits' a été révisée afin que le consommateur soit clairement informé par le nom du produit de la liste des fruits qui composent ce jus. De la même façon, les trois institutions se sont accordées, à la demande du Parlement, sur le fait que les nectars de fruits contenant des édulcorants ne pouvaient pas porter la mention sans sucres ajoutés sur l'étiquetage.

Enfin, d'autres dispositions, telles que la distinction entre le jus de fruits direct et le jus à base de concentré, n'ont pas été alignées sur la norme du Codex qui, dans ce cas précis, est moins exigeante. Sur ce point, nous restons donc plus exigeants que les normes du Codex. Cette décision, approuvée par une grande majorité d'États membres et soutenue par le Parlement, répond là encore à notre objectif d'encourager une meilleure information du consommateur. Avec cet accord sur la modification de la directive sur les jus de fruits et les produits similaires, nous disposons maintenant d'un texte législatif qui clarifie certaines prescriptions de la directive actuelle, l'enrichit avec de nouvelles dispositions et remplit ainsi les objectifs qui étaient fixés.